Wir beginnen mit der Bekanntgabe der Ergebnisse der zweiten Abstimmungsrunde von gestern.

Entschließungsantrag Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte in Bulgarien Änderungsanträge 3d und 35d abgelehnt Änderungsantrag 36 abgelehnt Änderungsantrag 37 abgelehnt Änderungsantrag 4 abgelehnt Änderungsantrag 38 abgelehnt Änderungsantrag 39 abgelehnt Änderungsantrag 40 abgelehnt Änderungsantrag 41 abgelehnt

Absatz 12 angenommen Änderungsantrag 5d abgelehnt Änderungsantrag 6d abgelehnt Änderungsantrag 7 abgelehnt

Änderungsantrag 45 abgelehnt Änderungsantrag 46 abgelehnt Änderungsantrag 12 angenommen Änderungsantrag 47 abgelehnt Änderungsantrag 48 abgelehnt Änderungsantrag 49 angenommen

abgelehnt Änderungsantrag 20d abgelehnt Änderungsantrag 21 abgelehnt Änderungsantrag 22 abgelehnt Änderungsantrag 23 angenommen Änderungsantrag 24 abgelehnt Änderungsantrag 25 abgelehnt Änderungsantrag 26

7 angenommen Änderungsantrag

3 abgelehnt Änderungsantrag

11 abgelehnt Absatz 40 angenommen Absatz